przyjęliśmy na forum Parlamentu rezolucję potępiającą decyzję Ugandy i Nigerii o kryminalizacji środowisk LGBT. Nowe regulacje stanowią, że małżeństwa tej samej płci, świadkowie ceremonii jak i osoby działające w organizacjach broniących praw homoseksualistów będą karane.

W tym kontekście apeluję do Komisji Europejskiej o rewizję zasad współpracy z Ugandą i Nigerią, w tym umowy z Kotonu. Ponadto wszystkie przyszłe umowy między Unią a krajami trzecimi powinny zawierać klauzule odnoszące się wyraźnie do obowiązku poszanowania podstawowych wolności i swobód jednostki, w tym zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną.